Monsieur le Président, quatre ans après la signature de l'accord de Paris, on constate un décalage abyssal entre les engagements qui ont été pris et les actions menées par les pays signataires, notamment certains gros pollueurs. Or, Monsieur le Commissaire, votre communication oublie de mentionner le rôle crucial des villes dans la lutte contre le changement climatique, alors que la moitié de la population mondiale y vit. Bâtiments trop énergivores, chauffage domestique encore souvent vétuste, saturation du trafic routier, espaces verts trop rares...

C'est pourquoi, d'ailleurs, le Secrétaire général de l'ONU a identifié les villes et l'action locale comme l'un des portefeuilles d'action prioritaires.

Et quelles avancées significatives la Commission pourrait elle mettre en avant pour prouver son leadership sur cette question fondamentale?